a fungují efektivně a přispívají k posilování růstu a vytváření pracovních míst ve všech členských zemích.

Domnívám se, že prostředky, které byly takto nově vyčleněny na azylovou a migrační politiku, by měly být primárně určeny na financování evropské pohraniční a pobřežní stráže a Europolu.